nefndaráliti háttvirtur utanríkisnefndar á þingskjali fjögur hundruð sextíu og sex mál tvö hundruð áttatíu og sex um tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvarðana sameiginlegu e e s nefndarinnar númer áttatíu og tvö tvö þúsund og fjögur og hundrað þrjátíu og fjögur tvö þúsund og fjögur um breytingu á tuttugasta viðauka við e e s samninginn en hann fjallar um umhverfismál nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund gesti með tillögunni er leitað heimildar alþingis til að staðfesta ákvarðanir sameiginlegu e e s nefndarinnar númer áttatíu og tvö tvö þúsund og fjögur frá fjórða júní tvö þúsund og fjögur og hundrað

og til að fella inn í samninginn tilskipanir evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og tvö níutíu og sex e b frá tuttugasta og sjöunda janúar tvö þúsund og þrjú um raf og rafeindabúnaðarúrgang og tvö þúsund og þrjú hundrað og átta e b frá áttunda desember tvö þúsund og þrjú um breytingu á tilskipun tvö þúsund og tvö níutíu og sex e b um raf og rafeindabúnaðarúrgang markmið tilskipunar tvö þúsund og tvö níutíu og sex e b er að draga úr myndun raftækja og rafeindatækjaúrgangs auka endurnýtingu og endurnotkun á slíkum úrgangi og vinna að aukinni umhverfisvitund allra aðila sem koma að lífsferli vörunnar en í henni eru meðal annars ákvæði um hvernig skuli fjármagna safna meðhöndla og endurnýta raftækja og rafeindatækjaúrgang tilskipun tvö þúsund og þrjú hundrað og átta e b felur í sér breytingar á fyrrnefndri tilskipun innleiðing tilskipananna krefst lagabreytinga hér á landi nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt